În România și în multe alte state ale Uniunii Europene și au făcut loc așa numitele magazine de vise, în care se comercializează substanțe prelucrate chimic pe post de înlocuitor pentru droguri.

Totuși, datorită modului de funcționare al acestor magazine, amenințarea drogurilor letale nu a fost stăvilită și nu va putea fi blocată fără o reacție generală din partea instituțiilor europene și a tuturor guvernelor statelor membre.

Numeroase ONG uri din România avertizează că există un număr enorm de substanțe prelucrate chimic care pot produce astfel de efecte și interzicerea lor pas cu pas nu poate fi o soluție realistă de combatere a problemei. România este un caz fericit, pentru că a sesizat creșterea acestui fenomen în timp util, însă el ar putea fi la fel de viu și în alte state europene. De aceea, cred că instituțiile Uniunii Europene trebuie să preia inițiative pentru a ne asigura că ducem o luptă continuă nu numai împotriva drogurilor, dar și împotriva surogatelor de droguri letale.